Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les présidents et parlementaires, cher Matti, je suis très heureux de me trouver aux côtés du président Juncker, que je remercie de sa confiance personnelle et de son soutien, et aux côtés de Matti Maasikas, que je félicite et remercie pour la qualité de la présidence estonienne, tout au long des semaines passées. Nous étions réunis au sein de cet hémicycle pour débattre du même sujet

au moment de la ratification. Depuis le premier jour, Mesdames et Messieurs les députés, nous savons que cette négociation est extraordinaire, qu'elle est extrêmement complexe, qu'elle est lourde de conséquences humaines, sociales, juridiques, financières, techniques, économiques, et souvent d'ailleurs, ces conséquences sont sous estimées.

Notre plus grand atout, je peux vous le dire, à la place où je me trouve, c'est notre unité.

Forts de votre soutien, nous nous attachons depuis le début de cette négociation à mettre en œuvre le mandat qui nous est confié par le Conseil, en pleine cohérence avec votre résolution et avec les orientations adoptées par le Conseil européen.

Nous avons donc pu avancer notamment sur notre priorité, qui reste la protection des droits des citoyens. Nous convergeons également sur les principes communs qui guideront notre réponse aux questions sensibles que soulève la situation unique de l'Irlande. À côté de ces points positifs, que je dois mentionner, pour dresser un bilan objectif de l'état de la négociation, il nous reste des divergences sérieuses, en particulier sur le règlement financier. Sur cette question, dont j'ai déjà parlée ici, les choses sont également simples.

qui souhaitent aujourd'hui simplement continuer à vivre et à travailler là où ils sont, avec leur famille, comme avant le Brexit. Cette inquiétude, vous le rappelez dans votre résolution, est d'ailleurs aggravée par certaines mesures discriminatoires prises depuis quelques mois par les autorités britanniques, et nous nous en inquiétons.

Deuxièmement, nous avons besoin d'une interprétation cohérente de l'accord de part et d'autre de la Manche, que, de notre point de vue, seule la Cour de justice de l'Union européenne peut assurer.

Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, les solutions que nous devons trouver devront respecter à la fois l'intégrité de l'ordre juridique de l'Union et l'accord du vendredi saint dans toutes ses dimensions.

Et cette tâche nécessite encore un travail précis et détaillé, dans lequel nous sommes engagés avec la délégation britannique de manière constructive. En définitive, Mesdames et Messieurs les députés, et vous le dites à juste titre dans votre projet de résolution, en ce qui concerne ces trois sujets clés indissociables, nous n'avons pas encore réalisé aujourd'hui de progrès suffisants pour entamer en toute confiance la deuxième phase de la négociation.

Un cinquième cycle de négociation se tiendra la semaine prochaine à Bruxelles. Notre attitude restera résolument constructive, parce que nous voulons mener à bien et l'accord sur le retrait ordonné et la discussion sur notre future relation avec le Royaume Uni.

mais aussi au delà du commerce, en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et de défense ou encore en matière de recherche et d'innovation. Plus vite nous nous mettrons d'accord sur les principes de ce retrait ordonné, plus vite nous pourrons nous concentrer sur cet objectif fondamental qui relève de notre intérêt commun, à savoir la construction de ce partenariat nouveau avec le Royaume Uni.

Ces quatre principes sont au cœur de notre projet politique depuis son origine.

Une fois encore, comme l'a dit la chancelière allemande, il y a quelques semaines et comme vient de le rappeler le président Juncker, nous savons désormais que l'avenir de l'Union est bien plus important que le Brexit.

nous voyons bien dans l'actualité qu'ils sont graves et nombreux. Une page se tourne, ou va se tourner. C'est le choix souverain du Royaume Uni, et nous le respectons.